virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytingar á lögum um innflutning dýra sem auk mín eru flutningsmenn að þeir háttvirtir þingmenn magnús orri schram og ólína þorvarðardóttir málið snýr að svokölluðum gæludýravegabréfum sem við höfum ekki innleitt í okkar kerfi hér á íslandi en er auðvitað löngu tímabært að við gerum við höfum af sögulegum ástæðum og oft af efnislegum ástæðum haft ákaflega strangar reglur um innflutning dýra til landsins fyrir því eru auðvitað á ýmsum sviðum sterk og góð rök en þegar kemur að gæludýrum eru þau hins vegar tiltölulega fá og haldlítil einkum þegar við höfum og búum við það góða eftirlit sem dýr geta notið hjá dýralæknum og bólusetningum og öðru slíku eftirliti því er þannig háttað að menn geta frá syðstu ströndum grikklands sem væri þá trúlega suðurströndin á eyjunni krít og allt til nyrstu stranda noregs norður á svalbarða farið með gæludýr yfir öll landamæri allra þeirra ríkja sem þar eru óháð því hvaða sjúkdómar hafa komið upp á einstökum svæðum hvort hundaæði er í einstökum ríkjum eða ekki ef viðkomandi dýr hefur einfaldlega sætt því nauðsynlega eftirliti sem þarf að vera af hálfu dýralæknis og hefur hlotið nauðsynlegar bólusetningar og sömuleiðis að gengið hafi verið úr skugga um það af dýralækna að dýrin hafi myndað mótefni við tilteknum sjúkdómum af þessum skilyrðum uppfylltum eru sem sagt gefin út vegabréf fyrir gæludýrin þannig að eigendur þeirra geta ferðast með þau frjálst alveg frá því sem syðst er í evrópu og alla leiðina nyrst án þess að nokkur vandkvæði séu á því í sífellt minnkandi heimi er þetta auðvitað til mikils hagræðis fyrir fólk sem á ættingja erlendis sem það heimsækir reglulega og vill hafa dýrin sín með á sumarhús í öðru landi heldur en það býr eins og títt er um íslendinga marga til dæmis fer í orlofsferðir í lengri tíma sumarleyfi eða annað slíkt sú alþjóðavæðing og aukin hreyfanleiki fólks milli landa er náttúrlega eitthvað sem er bara að aukast ár frá ári og mun auðvitað aukast mjög verulega á komandi árum og áratugum líka fyrir fólk sem fer til skemmri tíma til námsdvalar en auðvitað ekki síst er þetta til mikils hagræðis þegar kemur að hundum sem eru ekki

til nota svo sem eins og leiðsöguhundar sömuleiðis hundar sem notaðir eru til björgunar vegna þess að það er auðvitað til mikilla trafala sú einangrun sem gerð er að skilyrði fyrir því að hægt sé að koma með þá aftur til landsins ef þeir fara út fyrir landamæri íslands því þá er gert ráð fyrir því að þeir þurfi við núverandi skipulag að sæta einangrun þó það séu ekki efnislegar röksemdir fyrir því að dýr sem undir svo góðu eftirliti eru þurfi slíks við það getur auðvitað bitnað á þjálfun dýranna bæði björgunarhundanna fyrir björgunarsveitirnar og sömuleiðis fyrir leiðsöguhunda þannig að það frumvarp sem hér er flutt miðar sem sagt að því að vi tökum upp þetta sama fyrirkomulag og er í öllum okkar heimshluta frá miðjarðarhafinu og norður í íshaf að uppfylltum mjög ströngum skilyrðum um eftirlit dýralækna reglulegar skoðanir bólusetningar að

er virt það er frá miðjarðarhafi og norður til íshafs það nær auðvitað ekki til þess að ferðast með dýrin til afríku eða asíu eða annarra heimshluta sem ekki eru hluti af þessu kerfi það er ekki gert ráð fyrir því auðvitað að þetta nái til búpenings enda eru allt önnur rök og allt aðrar aðstæður sem eiga við um kindur og kýr og þó ekki hvað síst auðvitað hesta þar sem við auðvitað stöndum vörð um okkar sérstaka íslenska kyn en þau sjónarmið eru auðvitað ekki uppi þegar kemur að gæludýrunum enda hefur íslenska fjárhundinum til að mynda ekki verið nein sérstök hætta búin af því þó aðrar tegundir hunda þó leyfður hafi verið innflutningur á öðrum tegundum hunda hér til landsins og verður í sjálfu sér engin breyting á stöðu íslenskra tegunda hvað því viðvíkur þó þetta sé heimilað gagnvart gæludýrum að lokinni þessari umræðu vil ég vonast til þess að sú nefnd sem málið fær sem ég hygg að verði sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd sem fari með þau lög sem gilda um innflutning dýra hún geti tekið til óspilltra málanna hér á nefndadögum og tekið málið til umfjöllunar og leitað umsagnar þar til bærra aðila um þessar breytingar sem eins og fram hefur komið í máli mínu tel að séu löngu tímabærar